Non c'è coraggio nell'affrontare queste tematiche, gli Stati membri continuano a vivere e a ingrassarsi facendo danno ad altri e non esiste alcuna solidarietà. Io vorrei vedere se l'Unione europea sarà in grado di inserire in una lista di paesi non collaborativi paesi come il Lussemburgo di Juncker, come l'Olanda di Dijsselbloem, come l'Irlanda e come altri paesi, come gli Stati Uniti, che sono di fatto dei paradisi fiscali.

La soluzione non può essere l'UE.